Bitte hören Sie jetzt genau zu Ich kenne die Angelegenheit aus Briefen und aus der Presse.

Sollte es zu einem Nazivergleich gekommen sein ich kann das nur aus der Presse entnehmen weise ich den zurück.